Hier wird über Steuervermeidung gesprochen und über Schlupflöcher.

Das wird ja auch gesagt Gerechtere Steuern sind hier für Sie höhere Steuern. Nein! Höhere Steuern belasten den Konsumenten und die Unternehmen, und dann kommt die Digitalsteuer. Ich weiß gar nicht, was das alles soll.

Niemand in diesem Hause hat geprüft, was mit dem Geld geschieht, das verdient worden ist. Wenn es wieder reinvestiert worden ist, ist es ja gut investiert, denn wenn es an die Staaten ausgeschüttet wird, wird etwas sozial Unsinniges gemacht. Wichtig ist, dass die Unternehmen investieren.